framleiðslu verðlagningu og sölu á búvörum með síðari breytingum í megindráttum er í þessu frumvarpi lagt til að verðmiðlunar og verðtilfærslugjöld verði lögð niður en innheimta þeirra hefur verið á hendi hins opinbera einnig er lagt til að heimild mjólkuriðnaðarins til verðtilfærslu milli einstaka mjólkurafurða verði afnumin svo vikið sé að einstökum ákvæðum frumvarpsins er í fyrstu greinar þess mælt fyrir um heimild verðlagsnefndar búvöru til að verðleggja einstakar vörutegundir þannig að þær skili mismunandi framlegð með þessu ákvæði er í raun verið að skýra heimildir nefndarinnar en hún hefur um langt árabil haft þetta hlutverk á hendi af þessu leiðir til dæmis að nefndin getur ákveðið framlegð af framleiðslu og sölu neyslumjólkur þannig að hún verði minni en framlegð á skyri eða ostum eða þá öfugt þetta er í raun og veru eðlilegt í samræmi við verðlagningu eins og hún mundi gerast á frjálsum markaði þar sem aðstæður geta ráðið því hvernig framleiðni er reiknuð hvað menn ætla sér mikla framleiðni af einstökum vöruflokkum um þetta er víðtæk sátt í verðlagsnefnd búvöru en þar sitja fulltrúar samtaka launþega bændasamtaka íslands og samtaka afurðastöðva í mjólkuriðnaði auk fulltrúa landbúnaðarráðuneytisins í fyrstu grein frumvarpsins er að auki mælt fyrir um brottfall þriðju málsgrein þrettándu greinar búvörulaganna sem er undanþáguákvæði í búvörulögum frá samkeppnislögum efnislega víkur þriðju málsgrein þrettándu greinar búvörulaga eins og hún er nú til hliðar vissum ákvæðum samkeppnislaga og heimilar afurðastöðvum í mjólkuriðnaði að beita verðtilfærslum sem kunna að fara í bága við samkeppnislög þar er um að ræða svonefnda frjálsa verðtilfærslu sem samtök afurðastöðva í mjólkuriðnaði hafa samið um sín á milli og kynnt verðlagsnefnd hverju sinni með brottfalli þessarar heimildar er meðal annars verið að bregðast við ábendingu samkeppniseftirlitsins um opinberar samkeppnishömlur í mjólkuriðnaði í annarri grein frumvarpsins er kveðið á um brottfall nítjánda grein búvörulaga sem mælir fyrir um innheimtu verðmiðlunargjalds að fjárhæð sextíu og fimm aura af hverjum mjólkurlítra sem lagður er inn í afurðastöð innan greiðslumarks í nítjánda grein eru ítarlegar reglur um hvernig ráðstafa skuli þessu gjaldi til markaðra útgjaldaliða grunnhugmyndin með verðmiðlunargjaldi var að tryggja skyldi að öllum afurðastöðvum væri kleift að greiða framleiðendum fullt verð fyrir búvöru gjaldinu hefur verið ráðstafað til styrktar reksturs afurðastöðva sem hafa búið við erfiðar aðstæður síðustu ár hafa einungis afurðastöðvarnar á ísafirði og vopnafirði notið þessara styrkja nú hefur afurðastöðin á vopnafirði verið lögð niður og í kjölfar stofnunar nýs rekstrarfélags í mjólkuriðnaði ms e h f sem afurðastöðin á ísafirði var hluti af má segja að ekki séu lengur forsendur fyrir þeirri ráðstöfun gjaldinu hefur einnig verið ráðstafað til jöfnunar og flutningskostnaðar framleiðenda en það fyrirkomulag er orðið úrelt og í raun hefur það verið aflagt í þriðja lagi hefur verðmiðlunargjaldið verið nýtt til styrktar flutningum i á mjólkurvörum til afskekktari byggða landsins svo sem grímseyjar og vestmannaeyja allar framangreindar forsendur fyrir innheimtu og útdeilingu verðmiðlunargjalds eru brostnar með hliðsjón af breyttum markaðsaðstæðum aukinni hagræðingu sem tekist hefur í rekstri afurðastöðva og ábendingum samkeppnisyfirvalda í þriðju greinar frumvarpsins er síðan kveðið á um brottfall tuttugasta og aðra grein búvörulaga sem mælir fyrir um innheimtu verðtilfærslugjalds að fjárhæð tvö sextíu og fimm krónur af hverjum innvegnum mjólkurlítra í afurðastöð innan greiðslumarks sömu rök og ég hef áður gert grein fyrir varðandi niðurfellingu verðmiðlunargjalds leiða til þess að hætta skuli innheimtu verðtilfærslugjalds að aukinni hagræðingu og sameiningu í mjólkuriðnaði er ekki lengur nauðsynlegt að stjórnvöld hafi áfram þau verkfæri með höndum sem búvörulögin hafa lagt til þeirra í verðlagsmálum mjólkurafurða auk þess er auðvitað augljóst að þetta er arfur frá liðinni tíð það er eðlilegra að verðlagning einstakra búvara endurspegli raunkostnað við framleiðslu en að viðhöldum ekki viðurhlutamiklu tilfærslukerfi sem auk þess er með öllu nauðsynjalaus þetta tilfærslukerfi leiðir til þess að verðlagning á einhverjum mjólkurafurðum er hærri en ella og lægri en ella í öðrum tilvikum og ræðst auðvitað þar með hvorki algjörlega af framleiðslukostnaði né framboði og eftirspurn þannig að að hér er auðvitað verið að senda misvísandi skilaboð inn á markaðinn með þessum verðtilfærslugjöldum þetta gerir það líka að verkum að við aðstæður þar sem myndaðist samkeppni má ætla að þeir sem byggju við þessa verðtilfærslu væru illa í stakk búnir að mæta slíkri samkeppni þar sem það er augljóst mál að sá sem kemur inn á markaðinn og hyggst hasla sér þar völl leitast auðvitað

og mundi síður auðvitað snúa sér að þeim búvörum sem haldið er síðan óeðlilega lágum með þessum verðtilfærslugjöldum hér er því í raun og veru verið að

á þessum sviðum með þessum gjöldum það er von mín að þær breytingar sem eru lagðar til með frumvarpinu stuðli að því að gera framleiðslukerfi mjólkurafurða einfaldara og gagnsærra en frumvarpið er meðal stefnumarka í áætlun landbúnaðarráðuneytisins um einföldun regluverks og stjórnsýslu og mjög í samræmi við stjórnarsáttmálann þar sem kveðið er á um aukið frelsi í landbúnaðarmálum ég vil að öðru leyti vísa til þeirra athugasemda sem fylgja frumvarpinu og legg til að frumvarpinu verði að lokinni þessar umræðu vísað til háttvirtrar sjávarútvegs og landbúnaðarnefndar og annarrar umræðu